Das Richtige zum falschen Zeitpunkt zu tun, ist auch falsch.

Das ganze Schönreden hilft nichts mehr Der Euro ist gescheitert.

Ich habe aus voller Überzeugung gegen diese Entschließung gestimmt, weil sie schlicht und einfach zu spät kommt, weil sie falsch ist und weil sie das Scheitern des Euro Projekts nur mehr kaschieren kann. Der Euro ist als historisches Projekt dieser Europäischen Union gescheitert.